Unul dintre ele este și cel al realizării egalității de șanse între femei și bărbați. Sper ca acest raport să transmită un mesaj clar în ceea ce privește integrarea egalității de gen în obținerea unui sistem corect de pensii De aceea, dați mi voie să pun accentul pe trei puncte. În primul rând, evaluarea impactului asupra societății și angajării femeilor exercitat de măsurile de recunoaștere a muncii de tip casnic, inclusiv prin intermediul unui calcul al valorii financiare a acestei munci în vederea calculului pensiilor.